þrjátíu og tvö þrítugasta og önnur mál þessa þings frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt með síðari breytingum flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn helgi hjörvar atli gíslason þórunn sveinbjarnardóttir siv friðleifsdóttir ólöf nordal birgitta jónsdóttir og þór saari efni þessa frumvarps er má ég segja gagnsókn vegna þess að rétturinn til gjafsóknar í málum sem hafa almenna þýðingu var skertur verulega með lögum númer tvö þúsund og fjögur þetta frumvarp lýtur að því að breyta lögunum aftur til fyrri vegar en lögin um almenna gjafsókn í hundrað tuttugasta og sjöttu grein laganna voru sett með einkamálalögunum á árinu nítján hundruð níutíu og eins og þeim var síðan breytt

að við mat á efnahag sem við viljum breyta yfir í fjárhag

einnig taka tillit til eigna og tekna maka hans eða sambýlismanns eða eigna og tekna foreldra hans ef hann er yngri en

niður enda megi teljast eðlilegt að öðru leyti að gjafsókn sé kostuð af almannafé eins og ég sagði áður er þetta óbreytt frá því að einkamálalögin voru samþykkt á árinu nítján hundruð níutíu og eitt þau lög giltu í tólf ár nokkurra vandkvæða og það eru auðvitað mikilvæg lýðréttindi að menn geti borið mál sitt undir dóm og þar mega fjárhagsaðstæður ekki koma í veg fyrir að menn geti sótt rétt sinn annað hvort með sókn eða vörn eftir atvikum ég vil minna á að lögsóknarbannið sem sett var á með svokölluðum nóvemberlögum síðastliðið haust reyndist andstætt stjórnarskrá þar var bannað með lögum að lögsækja gömlu bankana það má líkja því við bann og brot á mannréttindum þegar einstaklingar hafa ekki fjárhagslega burði til þess að leita réttar síns fyrir dómi eins og lögunum var breytt sem var mjög umdeilt á árinu tvö þúsund og fjögur var þrengt verulega að mati flutningsmanna að möguleikum almennings til þess að leita réttar síns gagnvart stjórnvöldum og opinberum aðilum í málum sem geta varðað einstaklinga og almenning miklu

eru í andstöðu við hefðir sem hafa verið að þróast í öðrum lýðræðisríkjum með frumvarpinu er því lagt til að fella umrætt skilyrði aftur inn í ákvæðið sem sagt að eðlilegt sé að öðru leyti að gjafsókn sé kostuð af almannafé það er mat flutningsmanna að sú rýmkun sem lögð er til í frumvarpinu muni fela í sér að gjafsókn verði möguleg í málum sem eru mikilsverð réttlætismál fyrir hagsmuni einstaklinga og almennings svo sem mál sem varða heimtu skaðabóta fyrir varanlega örorku þegar örorka er mikil en aflahæfi verulega skert mál er varða lífeyrisréttindi atvinnuréttindi og eignarréttindi mál er varða bætur fyrir missi framfæranda mál vegna læknamistaka mál um réttindi varðandi friðhelgi einkalífs og önnur mál er varða hefðbundin mannréttindi þá gæti gjafsókn samkvæmt b lið fyrstu málsgrein hundrað tuttugasta og sjöttu grein verið veitt í málum einstaklinga gagnvart stjórnvöldum með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að áfram verði í lögunum með reglugerðarheimild þar sem kveðið er nánar á um skilyrði málsóknar á grundvelli laga númer sjö tvö þúsund og fimm þeirra laga sem þrengdu eins og ég sagði áðan skilyrði þess að menn gætu notið gjafsóknar gaf hæstvirtur þáv dómsmálaráðherra út reglugerð númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og átta þar sem nánar er kveðið á um skilyrði gjafsóknar verði þetta frumvarp að lögum þarf að gera breytingar á fimmtu grein reglugerðarinnar við mat á tilefni til veitingar gjafsóknar fyrir héraðsdómi í samræmi við víkkun á heimild sem hér er lögð til nú er það svo frú forseti að við stöndum frammi fyrir gríðarlegu erfiðum verkefnum hvað varðar fjárhag ríkissjóðs og við munum hér innan langs tíma þurfa að skera niður og leita eftir auknum skattheimildum til þess að mæta fjárlagagati upp á litla hundrað sjötíu milljarða króna það er auðvitað mjög mikilvægt að meta nauðsyn aukinna fjárveitinga í því skyni sem hér er um rætt og eins hitt hvort mögulegt er að breyta reglugerðinni og lögum án þess að auka fjárframlög sem væntanlega mundi þá þýða að minna yrði til skiptanna ég hef reynt eftir atvikum að afla mér upplýsinga um þróun fjárveitinga til gjafsóknar á undangengnum árum og fékk frá dómsmálaráðuneytinu í dag þær upplýsingar að á árinu tvö þúsund og fjögur nam gjafsókn samkvæmt þessum ákvæðum einkamálalaganna ríflega hundrað og ellefu milljónir króna en var samkvæmt reikningi tvö þúsund og átta hundrað fimmtíu og fjórar milljónir þetta er töluverð aukning og einkum varð aukning á milli áranna tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm en það hefur dregið úr aukningu á fjárveitinga til þessa málaflokks eftir að ákvæðið var þrengt með lögum númer sjö tvö þúsund og fimm það yrði verkefni háttvirtrar allsherjarnefndar að afla frekari upplýsinga um möguleikana á því að setja þetta ákvæði í lög án þess að veita til þess aukinna fjárveitinga og einnig eins og ég nefndi að meta þá nauðsyn þess að setja aukið fé til þessa málaflokks það þarf líka frú forseti að afla upplýsinga frá fjármálaráðuneyti um áhrif breytinga sem þessara á fjárhag ríkissjóðs því að það er nú svo þegar þingmenn leggja fram frumvörp öfugt við þegar ríkisstjórn leggur fram frumvörp að þá er ekki gerð krafa til þess að fyrir liggi útreikningur á því hvaða áhrif málið hefur á ríkissjóð frú forseti ég vil nefna einnig áður en ég lýk hér máli mínu að gjafsókna nefnd fjallar um allar umsóknir sem berast og metur þær þriggja manna nefnd sem ráðherra skipar en það er ráðherra að veita gjafsóknarleyfið þetta mál sem hér um ræðir var áður flutt á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi það hafa auk þess verið fluttar hér tillögur við afgreiðslu fjárlaga á undangengnum árum nokkrum sinnum sem hníga í sömu átt frú forseti ég legg til að við lok þessarar umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu